Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo, spoštovani minister in tudi lep pozdrav vsem ostalim ministrom. Sam bom odprl spet v tem mandatu eno vprašanje, ki se vleče iz mandata v mandat, in to je sicer vprašanje konoplje. V preteklem mandatu so bili doseženi neki napredki, vendar še vedno pa nista rešeni vsaj dve ključni vprašanji. In sicer eno je medicinska dostopnost kanabisa in preparatov, drugo pa je gojenje konoplje z namenom pridobivanja kanabisa za zdravila v Sloveniji, ker to, trenutno še vedno ni dovoljeno. V poslanski skupini Socialnih demokratov smo v prejšnjem mandatu pripravili več osnutkov neke možne zakonske ureditve, enega smo tudi, en predlog smo tudi poslali v državni zbor, in sicer predlog, ki bi urejal zakonito ureditev gojenja konoplje za pridobivanje medicinskega kanabisa. Vendar pa na žalost zaradi, padca prejšnje vlade prehitro seveda do te obravnave ni ni prišlo. Mi mislimo, da je skrajni čas, da pač prenehamo s takim in drugačnim oviranjem zakonitega gojenja konoplje za pridobivanje medicinskega kanabisa, zato smo to tudi v koalicijsko pogodbo na stran dvaintrideset zapisali, in sicer smo napisali, da bomo do leta dva tisoč devetnajst pripravili zakonsko podlago za legalizacijo konoplje v medicinske namene. To vprašanje se ne nanaša na samo na ministra za zdravje, nanaša se tudi na, ministrico ministrico za kmetijstvo, ki je danes odsotna in, upam, da mi bo na naslednji seji, na to moje vprašanje javno odgovorila. Kot rečeno, tega vprašanja, ni mogoče rešiti samo, na enem resorju. To je potrebnih več resorjev, vsaj, vsaj resor za zdravje in, kmetijski resor. Osemnajst let je od sprejema Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, bolniki in zdravniki pa še vedno ostajajo odvisni od uvoza in na neki način dobre volje države, ki v strahu nekaterih uradnikov, to je treba povedati, pred drogami preprečuje pridelavo rastlin za zdravila v v Sloveniji. Poleg tega je odgovor ministrstva še vedno poln nekih nestrokovnih izrazov, na primer vsebuje "žetev" tako imenovane konoplje, čeprav je strokovno pravilen izraz "pridobivanje kanabisa". V odgovoru tudi navajate, da mora Slovenija vzpostaviti konvencijsko skladen sistem, hkrati pa že več let od vašega ministrstva, tu niste krivi vi, ampak vsi preteklih ministri, pričakujemo konkreten predlog, kako do to doseči. Zato tako na vas kot tudi na ministrico za kmetijstvo pričakujem, od vas pričakujem jasne odgovore, in sicer: Kako bosta zastavila sodelovanje, da v Sloveniji končno omogočimo zakonito gojenje konoplje za pridobivanje medicinskega kanabisa? Kako bo usklajena terminologija in poimenovanje snovi in postopkov in kako bo določena definicija medicinskega kanabisa? S kakšnimi sredstvi nameravata pospešiti razvoj in registracijo zdravil iz konoplje in kanabisa, za katere bomo surovino gojili v Sloveniji? Ter kako bosta poskrbela za vključitev slovenskih gojiteljev v sistem gojenja konoplje in pridobivanje medicinskega kanabisa? Hvala.